Já vám řeknu zkušenosti, jak to probíhá třeba v České republice, když dojde k pochybení v čerpání evropské dotace. Ihned je zahájena finanční kontrola, ihned dojde k nárokování platby zpět a ihned dojde k tomu, že pokud jste porušil zákony České republiky, tak začnete být trestně stíhán.

My jsme udělali nějaké nové nařízení, na kterém se mimochodem podílel ve funkci ministra financí i pan premiér Andrej Babiš, a toto nařízení, najednou když se týká jeho osoby, tak jej nemůžeme vynutit.